Lo que más tienen en común es la denuncia del comportamiento institucional y político por parte del Consejo, que, a lo largo de todo este periodo de crisis, ha cometido errores desde el punto de vista institucional al caminar por el marco intergubernamental olvidando el método comunitario. Es verdad que, como ha señalado el Vicepresidente de la Comisión, en algunos momentos ha habido que reaccionar rápidamente ante la inmediatez de los problemas y, seguramente, la única respuesta posible era la intergubernamental. Pero han pasado ya varios años y, ayer por la noche, el Consejo amenaza de nuevo con responder con un acuerdo intergubernamental a los problemas planteados a la unión bancaria. No se puede convertir en permanente lo que ha sido una respuesta de urgencia.

Un auténtico bullying tratando de condicionar la regulación del Parlamento para obtener unanimidad en el Consejo.

Es una práctica que existe en muchos países y es una práctica que debe implantarse en este Parlamento.